Spoštovani predsednik, spoštovana oba prisotna ministra, kolegice, kolegi. Ob javni obravnavi predloga novega stanovanjskega zakona se odpirajo tudi pomembna vprašanja, ki zadevajo položaj vseh tistih, ki so upravičenci znižane oziroma subvencionirane najemnine. Že večkrat, spoštovani minister, ste korektno pojasnili, kako naj bi potekal prehod sedanjih neprofitnih na bodoče stroškovne najemnine, ki bodo višje od dosedanjih, kar ker je vanje treba, vključiti tudi vse stroške. Za tiste upravičence, ki s svojimi dohodki ne bi zmogli plačevanja stroškovne najemnine, se uvaja stanovanjski dodatek kot nov socialni transfer. Na zadnji seji ste kolegu magistru Koprivcu navedli, da se tudi cenzus za upravičenost širi, kar sam razumem kot vašo potrditev, da bo število upravičencev do subvencije oziroma stanovanjskega dodatka poslej višje. V isti sapi pa ste zatrdili tudi, da se za posameznika ne bo nič spremenilo, vsaj ne za tistega, ki bo po novem upravičen do tega stanovanjskega dodatka. Nekateri upravičenci do neprofitne oziroma stroškovne najemnine pa vendarle ne bodo upravičeni še do stanovanjskega dodatka, zanje se bo najemnina pa zagotovo povišala. Ker gre za resnične ljudi, v tej razpravi pogrešam predvsem konkretne številke o številu bodočih in sedanjih upravičencev ter o konkretnem znesku, ki ga bodo morali plačevati po novi ureditvi. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem naslednje. Kot prvo: Koliko je danes upravičencev dosedanje neprofitne oziroma bodoče stroškovne najemnine? Koliko izmed njih trenutno ne zmore plačevati te najemnine? Kot drugo: Koliko bo, glede na predvidene vstopne cenzuse, upravičencev do stroškovne najemnine, ki hkrati ne bodo upravičenci do stanovanjskega dodatka? Pod tretje: Kakšna bo razlika med novo stroškovno in dosedanjo neprofitno najemnino za tiste, ki ne bodo upravičeni do stanovanjskega dodatka? Četrto: Na kakšen način boste reševali problem tistih, ki do dodatka ne bodo upravičeni, pa vseeno ne bodo zmogli plačevanja povišane najemnine? In kot zadnje: Na kakšen način ste določili cenzuse za upravičenost do stroškovne najemnine in stanovanjskega dodatka? Hvala.